Hvala lepa za vprašanje. Menim, da ga ni državljana v Republiki Sloveniji, ki se ne bi strinjal, da je minimalna plača prenizka, zlasti v luči, ker je bilo v prejšnjem mandatu že, je bila dvignjena je bil dvignjen je bila dvignjena podpora za socialno ogrožene. To pomeni, da se je podpora za socialno ogrožene drastično približala znesku minimalne plače. In glede na to, da sedaj ta podpora tudi v novem mandatu oziroma po novem letu ostaja v isti višini, pomeni, da je skorajda nujno, da zagotovimo to razliko med tistimi, ki so na minimalni plači, in tistimi, ki prejemajo podporo. In vsi se strinjamo, da je minimalna plača prenizka in da moramo skupaj vložiti vse napore za to, da se bo minimalna plača dvignila. Povedali ste, spoštovani poslanec, da jo podpirajo vse sindikalne centrale, da jo podpirajo tudi humanitarne organizacije, vendar bi apeliral na tem mestu, da se minimalna plača dviguje oziroma da se ob pripravi zakona nujno vodi tudi socialni dialog, se pravi dialog s skupino delodajalcev na Ekonomsko-socialnem svetu. Meni je žal, da delodajalci na Ekonomsko-socialnem svetu niso pristopili k dialogu. Mislim, da bodo morali, ker osnova vsega je dialog, zavračanje dialoga na prvo žogo ni nikoli dobro. In če se bo to zgodilo, če bodo delodajalci pristopili aktivno k sodelovanju, verjamem, da bomo tudi lažje našli rešitev. Je pa na poslankah in poslancih Državnega zbora, da stopite skupaj in da izvedemo oziroma sprejmemo zakon, ki bo omogočil ki bo omogočil izvajanje s prvim prvim dva tisoč devetnajst, tako kot smo se tudi zavezali. Skratka, osebno to zelo podpiram. Zagotovo, kot sem rekel, ni človeka, ki tega ne bi podpiral. Bi pa rad, da se to doseže z dialogom tudi na Ekonomsko-socialnem svetu. In ko sem bil na prvi seji Ekonomsko-socialnega sveta, sem izrecno poudaril, da mora obstajati dialog in zato morajo vsi člani Ekonomsko-socialnega sveta, v tem primeru delodajalci, pristopiti k dialogu in tudi razumeti drugo stran, da moramo omogočiti človeka dostojno življenje. Hvala.